virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði

og frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna þjónustuviðskipta á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins fyrra frumvarpið var bæði frumvörpin voru áður flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en voru þá ekki afgreidd og eru því lögð hér fram að nýju með frumvarpinu þjónustuviðskipti á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins er verið að innleiða í íslenskan rétt efnisákvæði tilskipunar númer tvö þúsund og sex hundrað tuttugu og þrjú um þjónustu á innri markaðnum eða hina svokölluðu þjónustutilskipun en hún var tekin upp í e e s samninginn í júní tvö þúsund og níu tillaga að þjónustutilskipun var fyrst lögð fram í evrópusambandinu í janúar tvö þúsund og fjögur og var markmið hennar að greiða fyrir og auka þjónustuviðskipti milli landa enda er það svo að þrátt fyrir ákvæði um innri markað voru enn töluverðar hindranir á frjálsu flæði þjónustu sem komu niður bæði á þjónustuveitendum og neytendum tillagan fékk mikla athygli og var afar umdeild pólitískt sér í lagi vegna ákvæða um heilbrigðisþjónustu og vinnurétt sem voru upphaflega hluti af tillögunni hin svokallaða upprunalandsregla var einnig afar umdeild og

gagnrýni sem tillagan hlaut lagði framkvæmdastjórnin fram nýja tillögu þar sem tekin voru út ákvæði um heilbrigðisþjónustu og vinnurétt og verulegar breytingar gerðar á upprunalandsreglunni

tilskipunin fékk töluverða athygli í noregi og gerðu norðmenn ítarlegar úttektir á hinum ýmsu afleiðingum hennar að lokum náðist þó samstaða um hana og var hún eins og áður segir tekin upp í e e s samninginn níunda júní tvö þúsund og níu bæði norðmenn og íslendingar settu fyrirvara við innleiðingu tilskipunarinnar þegar hún var tekin upp í e e s samninginn með fyrirvörunum voru löndin að skerpa á því að tilskipunin gildi ekki um vinnurétt og hún á ekki áhrif á rétt stjórnvalda til að ákveða hvaða þjónusta er veitt af hinu opinbera og hvernig sú þjónusta er skipulögð og fjármögnuð við samningu frumvarpsins var tekið mið af fyrirvara íslands og sér þess glögg merki bæði í gildissviðsákvæði frumvarpsins sem og í athugasemdum með því drög að frumvarpinu voru send til hagsmunaaðila áður en frumvarpið var fyrst lagt fyrir ríkisstjórn og bárust góðar umsagnir meðal annars frá bandalagi starfsmanna ríkis og bæja sem tekið var mikið tillit til og var gildissviðsákvæði frumvarpsins meðal annars mikið breytt til að komast til móts við athugasemdir b s r b frumvarpi var einnig sent til umsagnar frá viðskiptanefnd alþingis þegar málið var þar til umfjöllunar á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi og komu meðal annars athugasemdir á þeim tíma frá alþýðusambandi íslands og í kjölfar þeirra var ákveðið að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu áður en það var svo lagt fram nú að nýju í almennum athugasemdum við frumvarpið er fjallað sérstaklega um þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu milli þinga í fyrsta kafla frumvarpsins er fjallað um tilgang gildissvið og skilgreiningar með kaflanum var í fyrsta skipti verið að leiða í íslensk lög hugtökin þjónusta í almannaþágu sem ekki er af efnislegum toga og hugtakið þjónusta í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu en hugtökin eru undirhugtök þess sem í daglegu tali mætti kalla almannaþjónusta þjónusta sem fellur í fyrri flokkinn er undanskilin gildissviði frumvarpsins en síðari flokkurinn fellur undir frumvarpið frumvarpið hefur hins vegar ekki áhrif á rétt ríkisins á að ákvarða hvaða þjónusta fellur í hvorn flokk um sig gildissvið frumvarpsins er viðamikið en þó eru stór þjónustusvið undanskilin svo sem heilbrigðisþjónusta félagsþjónusta og fjármálaþjónusta í öðrum kafla er fjallað um aðgengi að þjónustu kröfur til skjalagerðar og rétt til upplýsinga

fengið rafræn skjöl frá leyfisveitendum af þeim sökum vinnur forsætisráðuneytið nú að uppsetningu vefsvæðis þar sem eyðublöð og upplýsingar um leyfi verða aðgengileg leyfisveitanda er samkvæmt frumvarpinu óheimilt að krefjast þess að skjöl frá öðrum e e s ríkjum séu í frumriti staðfestu endurriti eða löggilt þýðing liggi fyrir nema brýnir almannahagsmunir krefjist í þriðja kafla er fjallað um staðfesturétt þjónustuveitanda og leyfisveitingar ef aðgangur að því að veita þjónustu með staðfestu er háður leyfum skulu skilyrði fyrir veitingu leyfa vera án mismununar nauðsynleg vegna brýnna almannahagsmuna og í samræmi við meðalhóf í kaflanum er einnig að finna á ítarleg ákvæði um gildistíma leyfa og málsmeðferð við leyfisveitingar í fjórða kafla laganna er fjallað um frelsi til að veita þjónustu án staðfestu þar er meðal annars verið að innleiða sextándu grein tilskipunarinnar svokallaða upprunalandsreglu en hún felur það í sér að þjónustuveitandi sem hyggst veita þjónustu án staðfestu á að meginstefnu til ekki að þurfa að undirgangast nein skilyrði í ríki sem hann hyggst veita þjónustuna heldur eiga að gilda um hann lög og reglur að staðfestu aðildarríkis hans frá þessu er þó heimilt að víkja með vísan til allsherjarreglu almannaöryggis lýðheilsu eða umhverfisverndar í fimmta kafla er fjallað um viðtakendur þjónustu aðstoð við viðtakendur og fleira þar kemur fram að óheimilt er að mismuna viðtakendum á grundvelli þjóðernis eða búsetu

einkum hvað varðar réttindi neytenda og mun neytendastofa taka að sér að veita þjónustuviðtakendum nauðsynlega aðstoð þá er í kaflanum að finna ákvæði þar sem tekið er fram að óheimilt sé að krefjast þess að starfsábyrgðartrygging þjónustuveitanda sé gefin út af íslensku tryggingafélagi allsherjarbann við markaðssetningu lögverndaðra starfsstétta er óheimil nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum einnig er kveðið á um að þjónustuveitanda hafi rétt til að stunda þverfaglega starfsemi þá er í sjötta kafla ákvæði um samvinnu á sviði stjórnsýslu enda mikilvægt ef tilskipunin á að ná markmiðum sínum að hafa verulega samvinnu stjórnvalda á e e s svæðinu virðulegi forseti ég mæli jafnframt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna þjónustuviðskipta á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins sem felur í sér að gerðar eru nauðsynlegar breytingar á ýmsum lögum vegna innleiðingartilskipunarinnar þjónustutilskipunarinnar og er því um bandorm að ræða hvert og eitt ráðuneyti innan stjórnarráðsins var beðið um að yfirfara löggjöf á sínu sviði og gera tillögu að breytingum á þeim starfssviðum sem viðkomandi ráðuneyti fara með til að innleið þjónustutilskipunina með fullnægjandi hætti og er afraksturinn að finna í frumvarpi þessu lagt er til að lögum númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö um veitingastaði gististaði og skemmtanahald verði breytt þannig að skilyrði sem kveður á um að búseta á íslandi sé forsenda rekstrarleyfis samkvæmt lögunum gildi ekki um ríkisborgara og lögaðila innan e e s

vátryggingastarfsemi þá er lagt til að tímabundin veiting leyfa til sölu notaðra ökutækja samkvæmt lögum númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu verði felld niður en þau eru nú veitt til fimm ára í senn sem og tímabinding leyfa vegna löggildingar rafverktaka samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex um öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga ég mælist til þess virðulegi forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar